Gospod predsednik, Evropska unija lahko ostane konkurenčna v svetovnem gospodarstvu, le če bo ohranjala visoko raven zaposlenosti, izobrazbe, zdravja in socialne vključenosti svojih ljudi. Vrzel v znanju in spretnostih zlasti na digitalnem področju ter pomanjkanje povezave med sistemi izobraževanja na eni strani in trgom dela na drugi strani škodljivo vplivajo na evropsko družbo kot celoto.

pozdravljam, da je v programu ESS posebna skrb namenjena področju mladih in da je določen celo minimalni odstotek, ki ga morajo države v okviru tega programa nameniti za mlade.